lengja umræðuna mikið því að margt gott hefur komið hér fram en mér finnst þó rétt að árétta að ég tel málið komið í réttan farveg forsætisnefndar og formanna þingflokka þar sem farið verði yfir þetta mál sem ég tel alvarlegt út frá þessum tveimur hliðum það er annars vegar vinnulag alþingis þegar svona mál koma upp og að mínu viti hefði verið eðlilegt að upplýsa alla þingmenn um málið ég get tekið undir með hæstvirtum utanríkisráðherra sem benti á að slíkir atburðir eru kannski orðnir miklu algengari en flestir gera sér grein fyrir en það er mikilvægt að taka þau mál til almennrar umfjöllunar í þinginu og hvaða varúð þingmenn þurfa að hafa í huga við meðferð rafrænna gagna tölvupósta og annað slíkt og hvernig eigi að bregðast við þegar svona atvik koma upp hitt er það að mér finnst sjálfsagt líka að háttvirtur forsætisnefnd alþingis og formenn þingflokka skoði þetta mál sérstaklega aðkomu lögreglunnar að því og hvernig þessu máli sérstaklega verður lokið en ég held að það sé líka mikilvægt að við hugsum um vinnubrögð alþingis og hvernig við getum haft sem mest upplýsta og gagnsæja umræðu því að ég get líka tekið undir með háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur að leynd skapar ekki endilega öryggi ég held líka að það sé mjög mikilvægt að hafa í huga að framþróun í þessum geira hefur orðið mikil á undanförnum árum og erfitt að leggja mat á það hvenær gögn eru afrituð og hvenær ekki ég held að það sé mjög mikilvægt að þingmenn fái allir sem mestar upplýsingar bæði um þetta tiltekna mál og líka almenna þróun í þessum málum sem ég held að skipti okkur öll mjög miklu máli þegar flest okkar samskipti fara einmitt fram á hinum rafræna vettvangi ég tek undir alvarleika málsins en líka það sem hér hefur verið bent á af háttvirtum þingmönnum að það er mikilvægt að þetta mál fari strax í þennan farveg og því verði fylgt eftir þar